Auch ich möchte einige Worte zum Thema Irland sagen. Spiegel Online schreibt Der keltische Tiger ist nun zum Pflegefall geworden. Doch warum ist er zum Pflegefall geworden? Die Wurzeln der Finanzkrise liegen sicher im Geldsystem, also in der Art und Weise, wie Geld geschöpft wird. Hier werden von privaten Geschäftsbanken Unmengen an Geld in das System gepumpt. Das fördert Spekulationen, das fördert Inflation und schlussendlich führt es dazu, dass die Beteiligten massiv verschuldet werden. Wir haben also eine systemische Krise, und die werden wir nicht lösen, indem wir Milliarden in ein marodes Bankensystem investieren, auch nicht, wenn es über den Umweg der irischen Haushalte geht. Was wir brauchen, ist eine reelle Form des Geldschöpfungssystems. Wir müssen das Geldschöpfen wieder selbst in öffentliche Hand bringen. So könnten wir mehrstellige Milliardenbeträge wieder in europäische Haushalte fließen lassen, und auch eine öffentliche Geldschöpfung wäre kompatibel mit einer freien Marktwirtschaft. Doch für so massive Entscheidungen braucht es Mut in der Politik, braucht es Kraft in der Politik.